Zunächst möchte ich sagen, dass das vielleicht eine kleine Ordnungswidrigkeit wäre oder eine Geschmacklosigkeit.

Ich habe überhaupt kein Verständnis, wenn man diesen mutigen Protest, der ein Aufschrei der Not ist, hier kleinredet.

Wie deutlich das ist, sieht man, wenn ein Mitgliedstaat zum Beispiel einen Premierminister hat wie eines unserer Nachbarländer der eine öffentliche Grundsatzrede hält und sich öffentlich auf die Seite Putins stellt. Da ist diese Europäische Union tatsächlich in ihrer Glaubwürdigkeit gefragt. Hier muss das Europäische Parlament die Stimme der Glaubwürdigkeit sein.